Absolutnie niezwykle ważna jest inwestycja w małe i średnie przedsiębiorstwa, odnowienie strategii innowacji, prawdziwe centra badawczo rozwojowe, które będą w stanie dalej tworzyć w Europie źródło innowacji i nowych pomysłów.

Dlatego uważam, że Unia Europejska powinna wspólnie przygotować tę strategię i wdrożyć ją w życie, przede wszystkim usuwając wszelkie bariery.